Vážené kolegyně, vážení kolegové, v tomto týdnu se máme vyjádřit k návrhu Evropské komise uvolnit finanční prostředky z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci ve třech případech Švédsko, Nizozemsko a Rakousko. Opět bohužel musíme rozhodovat o třech nesouvisejících a velice různých případech. Připomínám, že Evropský parlament již jednou žádal Komisi, aby jednotlivé případy žádostí o uvolnění prostředků byly předkládány a projednávány samostatně. Žádosti opět provází celá řada nejasností, v případě švédské žádosti např. není jasné, jak velký objem prostředků bude použit, a v případě rakouské žádosti je zarážející objem požadovaných prostředků ve vztahu na jednu osobu, která ztratila zaměstnání.

Nejsme přesvědčeni o tom, že návrhy odpovídají záměru, se kterým byl globalizační fond vytvořen, a uvolnění prostředků nepodpoříme.